Der Haushaltsentwurf 2013 beläuft sich auf Mittel allein für Verpflichtungen in Höhe von knapp 150 Milliarden Euro.

Im letzten Jahr des laufenden Finanzrahmens sieht der Haushaltsentwurf im Vergleich zu 2012 steigende Mittel für Zahlungen vor, und zwar signifikant im Bereich des Forschungsrahmenprogramms ungefähr 28 Erhöhungen und für die Struktur und Kohäsionsfonds ungefähr 12 Erhöhungen. Diese entsprechen exakt den veranschlagten Zahlungsanträgen der öffentlichen und privaten Partner, die Projekte in diesen Bereichen durchführen. Die vorgeschlagene Anhebung des Gesamtniveaus der Mittel für Zahlungen, nämlich 6,8 ist das Ergebnis und die notwendige Konsequenz der vertraglichen Verpflichtungen der Union, die Durchführung aller größeren Programme zu ermöglichen und den noch abzuwickelnden Mittelbindungen des laufenden Jahres und früherer Jahre Rechnung zu tragen also verantwortungsbewusstes und volles Haushalten. Wir setzen natürlich auch Schwerpunkte Das Programm zur Unterstützung der IKT Politik wird sich 2013 entsprechend der digitalen Agenda für Europa auf die stärkere Verbreitung dieser Technologien und deren bestmögliche Nutzung stützen. Insgesamt ist dieses Programm eine Hilfe für Europa und der Haushaltsentwurf ein Ansatz, den wir hoffentlich gemeinsam mit dem Rat auch verabschieden können. Im Übrigen das sei mir zum Schluss gestattet würden wir signifikante Beträge sparen, wenn wir diese Diskussion in Brüssel und nicht in Straßburg führen würden.